Dat is al een flink teken aan de wand, aangezien dit soort resoluties meestal volstaan met complimenten en lichte kritiek. Het is veel beter om de toetredingsonderhandelingen met Bosnië per direct te stoppen en hen eerst maar even hun eigen land op orde te laten krijgen, voordat de Europese Unie ook maar serieus moet overwegen om weer gesprekken aan te gaan met de Bosniërs.